Hay que recordar que el 23 de agosto fue el aniversario del inicio del genocidio de los rohinyás. Una ocasión para recordar nuestro fracaso a la hora de hacer rendir cuentas a los responsables. Para recordar, también, que la expulsión continúa y responde también, sobre todo, a grandes negocios de los que nadie habla. En las tierras expoliadas se construyen bases militares y se está permitiendo la entrada masiva de capital transnacional promoviendo el extractivismo, la agroindustria y el acaparamiento de tierras que están detrás de la expulsión de los rohinyás. Si tras un genocidio, hasta ahora confirmado incluso por Naciones Unidas, la cláusula de derechos humanos incluida en nuestros acuerdos comerciales no se aplica ¿cuándo será el momento entonces de aplicarla?

Si no tomamos medidas contundentes para asegurar el fin de la violencia, el acceso a la justicia y las medidas de no repetición, seremos cómplices indirectos de estos crímenes.